Byłyby wówczas na pewno mniejsze szkody gospodarcze i finansowe, byłaby wówczas szansa na przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

Uważam, że jesteśmy w walce z oszustami podatkowymi za mało zdeterminowani, że w takiej nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znajduje gospodarka i finanse europejskie, potrzebna jest znacznie silniejsza determinacja w walce z oszustami.